Örök igazság, hogy a gyermekeink jelentik a jövőt, ezért rendkívül fontos, hogy már legkisebb korukban is biztonságban tudjuk őket, jó minőségű, egészségre ártalmatlan játékokat használhassanak. A biztonságossá tételnek azonban az egyik eleme csupán a vizsgálati módszer meghatározása, a legfontosabb a jogszabályok betartatása. Az importált termékek terén kiemelkedő fontosságú az átfogó vizsgálat, és szabálytalanságok esetén komoly elrettentő erejű szankciók alkalmazása. Az elsősorban Távol Keletről érkező olcsó, gagyi játékok esetében számos alkalommal hallhattunk egészségtelen hatásokról. Gyakorló apukaként tapasztalom, hogy fokozott vizsgálatok által történő visszaszorítás helyett egyre nagyobb számban és szélesedő körben kerülnek ezek a silány minőségű termékek gyermekeink kezébe. Meg kell akadályozni ezeknek a játékoknak a további beáramlását, és támogatni a természetes anyagból készült játékok elterjedését.